Monsieur le Commissaire, si nous voulons aider les Syriens, il faut qu'on puisse envisager le retour des réfugiés syriens en Syrie comme demandé avec insistance par le Liban, qui supporte l'immense charge de 1,5 million de réfugiés syriens sur son territoire, et renouer contact, que cela nous plaise ou non encore une fois avec Bachar El Assad. Aussi, si nous voulons parer le danger considérable qui menace la sécurité intérieure de l'Union européenne et qui est celui du retour de milliers de djihadistes emprisonnés dans les geôles des combattants kurdes et du régime syrien, qui peuvent à tout moment être libérés et venir commettre des attentats sur le sol des États membres de l'Union européenne, déjà meurtrie